herra forseti ég vakti athygli á þessum ummælum háttvirts formanns vinstri grænna vegna þess að hann fjallaði um það hér í ræðu sinni fyrr í dag að ríkisstjórnin væri með þrjár útgáfur af sannleikanum mér finnst það vera ábyrgðarhluti og ekki síst kannski ábyrgðarhluti hjá fjölmiðlum að draga það fram að í fyrradag var rætt við jens stoltenberg í fréttum ríkisútvarpsins ríkissjónvarpsins þar sagði hann að það hefði verið skilyrði grundvallaratriði fyrir aðkomu allra norðurlandanna að málefnum íslendinga að við hefðum sótt um aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins í sama fréttatíma var viðtal við steingrím j sigfússon háttvirtan alþingismann þar sem hann hélt því fram að þetta væri ekki skilyrði þess vegna lagði ég út frá því hér í minni ræðu að það væri engu líkara en að formaður vinstri grænna hefði gert sjálfan sig að sjálfskipuðum talsmanni norðmanna í þessum efnum